Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Wenn wir eine Tasse schönen kolumbianischen Kaffee trinken und das tun wir, glaube ich, alle sehr häufig dann sollten wir gewiss sein, dass die Bedingungen, unter denen der Kaffee produziert wurde, den fundamentalen Standards der Arbeitsorganisation ILO und

Vorschriften im Bereich Sozial und Umweltstandards überprüft. Drittens haben wir mit der Entschließung im Juni diesen Jahres erstmalig durchgesetzt, dass dem Europäischen Parlament von souveränen Staaten verbindliche Fahrpläne zur Verbesserung von Menschenrechten, von Arbeitnehmerrechten und von Umweltstandards vorgelegt werden.

Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir sehr genau gewichten, ob das, was wir hier erreicht haben, nicht dazu dienlich ist, den Einfluss auf die weitere Verbesserung von Menschenrechten, von Arbeitnehmerstandards und Umweltstandards in Kolumbien und Peru mitzutragen. Es gibt noch etwas zu tun, gar keine Frage. Die Frage der Militärjustiz in Kolumbien zum Beispiel Ist das ein Mittel, um die Verschleppung von Strafverfolgung weiterzutreiben, oder kann man das so gestalten, dass Menschenrechtsverletzungen trotzdem bestraft werden?

Deswegen sage ich in aller Deutlichkeit Lasst uns jetzt anfangen, die Arbeit hört nicht auf mit diesem Jahr, sondern die Arbeit fängt an, damit wir gemeinsam die Lebensbedingungen in Kolumbien und Peru verbessern.